Avec les moyens financiers nécessaires, soit vingt et un milliards plutôt que huit, assurer aux jeunes un emploi, une formation et, en tout cas, un revenu leur permettant une vie décente et l'accès à l'autonomie relève de notre responsabilité et est une urgence extrême.